þakka háttvirtum tíundi þingmaður suðurkjördæmis margréti tryggvadóttur fyrir hlý orð og góðar óskir í minn garð og fjölskyldu minnar og háttvirtum þingmönnum fyrir að taka undir þau orð með því að rísa úr sætum ég endurtek þakkir mínar og óskir til háttvirtra þingmanna og alls starfsfólks alþingis